Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca! Szanowna Pani Komisarz! Jeśli dobrze zrozumiałem naszą dyskusję, to w tej materii wszystkie grupy polityczne zgadzają się z tym, co Pani Komisarz powiedziała. To znaczy, że z jednej strony, ze strony Parlamentu Europejskiego jest stanowcze potępienie tego procesu i tej sytuacji, w jakiej znalazła się pani Tymoszenko. Z drugiej strony jednocześnie wspieramy i kontynuujemy nasz wysiłek przybliżania Ukrainy do struktur europejskich, czego wyrazem będzie próba podpisania układu stowarzyszeniowego.

I jeśli, Ukraina poważnie myśli o integracji z Unią Europejską, to takie praktyki nie mają prawa mieć miejsca, ponieważ sprawa integracji Ukrainy z Unią Europejską jest ważniejsza niż niekompetencja kilku polityków i stronniczość kilku sędziów.